Vzhľadom na to, že Európska únia vystupuje ako ochranca ľudských práv vo svete, pripájam sa k výzve, aby Komisia začala v plnej miere využívať nové právomoci získané v dôsledku prijatia Lisabonskej zmluvy na účely plnenia usmernení Európskej únie týkajúcich sa ľudských práv a systematicky vkladala doložky o ľudských právach do všetkých dohôd o partnerstve a obchode medzi EÚ a tretími krajinami. V plnej miere súhlasím aj s preventívnym postupom, ako je hodnotenie tretích krajín, ktoré vstupujú do obchodných vzťahov s EÚ, z hľadiska ľudských práv, a domnievam sa, že by bolo užitočné zapojiť aj podnikateľské spoločenstvo.